Najlepša hvala. Zdaj, naše zdravstvo, tako kot gospod Fakin, ga ni, ne. Mislim, da vprašanje, ki se danes tiče zdravstva, je pomembno zato, ker me zanima, kaj bomo v letu dva devetnajst oziroma v času te vlade sploh dočakali. Namreč če pogledamo normativni plan vlade za dva devetnajst, imamo imate predvidena vlada štiri, sprejetje štirih zakonov in niti eden od teh zakonov v bistvu ni ni obvezen, piše, razen enega, Zakon o zdravilih, piše obvezno, aha, pa zakon o ja, o zdravilih dvakrat obvezno zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ni obvezno. To je zakon, o katerem danes veliko slišimo, predvsem kar se tiče, seveda, kako in koliko bomo, in oziroma bodo državljani prispevali v naš, zdravstveni sistem. Zdaj, minister Fakin je na sami, sami predstavitvi, ko še ni bil minister, dejal, da ko je on odhajal iz ZZZS-ja, je bilo toliko in toliko denarja, torej pred dvema letoma oziroma zdaj, po dveh letih, ko njega več tam ni, je za štiristo milijonov več denarja v zdravstvenem sistemu. Torej dva devetnajst-dva sedemnajst, razlika štiristo milijonov v zdravstvenem sistemu, pa še danes, še vedno, kljub temu, toliko denarja več, zdravstveni sistem peša. In, v koalicijski pogodbi, zdaj, kaj vse peša, lahko celo sejo na tem namenimo, smo že toliko tudi sej povedali, mislim, da to državljani dobro vedo, vedo. V koalicijski pogodbi je eden izmed izzivov koalicije zapisan, zagotovitev finančne vzdržnosti in stabilnosti zdravstvenega sistema, in sicer dopolnilno zdravstveno zavarovanje bomo ukinili in ga ob ohranitvi iste ravni pravic prenesli v obvezno zdravstveno zavarovanje. Torej, ukinitev prostovoljnega dopolnilnega in, seveda, da postane, v bistvu obvezno. Zdaj, minister Fakin z izjavami, en, danes tako, drugič drugače, malo mede javnost glede tega in zadnja verzija je, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne bo ukinilo, in se bo kljub temu, da se ne ukine, še zvišala se, z dvig prispevne stopnje se predvideva. Zato je moje vprašanje ministru, ki žal očitno ali mogoče še pride, še ima časa nekaj sekund, je: Ali minister načrtuje z zakonom o zdravstvenem varstvu in zavarovanju ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali ne oziroma kako se bo zdravstveni sistem v Sloveniji nadalje financiral? Najlepša hvala.